Însă Bosnia și Herțegovina reprezintă singurul stat din regiune care nu a înregistrat progrese în procesul de integrare europeană. Un principal motiv ar putea să îl reprezinte lipsa unei viziuni atunci când vine vorba despre direcția în care ar trebui să se îndrepte țara. Forma de organizare administrativă a țării îngreunează și ea procesul decizional. Există îndoială atât în rândul politicienilor, cât și în rândul populației cu privire la capacitatea Bosniei de a funcționa ca un stat veritabil. Însă divergențele dintre politicieni, propriile lor interese puse înaintea interesului național, stopează apropierea de Uniunea Europeană, exact așa cum se întâmplă și în Republica Moldova, deci indiferent că vorbim despre extindere la est sau spre Balcanii de Vest, politicienii ajung cu greu la un consens. Situația minorităților reprezintă un alt aspect îngrijorător. Constituția permite numai etnicilor bosniaci, sârbi și croați să candideze la președinția țării sau pentru Camera Superioară. Atrag atenția că există riscul instalării unei stări de scepticism în rândul populației.